A többszörös válság időszakában fontos, hogy ezúttal immár a negyedik soros európai uniós elnökség ideje alatt végre lezárjuk a vitát, és az Európai Örökség cím odaítélését a gyakorlatban is tegyük lehetővé. A cím lényege erősítené értékrendünket, az EU hoz való tartozás érzését. Azáltal, hogy elismerjük a különbségeket, mégis erősítjük a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek hangsúlyozása különösen fontos mindannyiunk számára. A helyszínek kiválasztási kritériumának rögzítésével, a földrajzi kritériumok hatálya révén, az egyértelmű és egyszerűsített rendelkezések segítségével olyan lépéseket teszünk a polgárok irányába, melyek iránt nagy az elvárás. Fontos, hogy a kormányközi kezdeményezésből végre hivatalos uniós fellépés legyen. A konkrét téma köré csoportosítható, a cím elnyerése együttesen pályázható objektumok, a kulturális örökség területén létező egyéb kezdeményezéshez képest nyitást jelentenek a fiatalok felé.